Domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar, programul de acțiune pentru mediu cuprinde o gamă largă de reglementări și politici cu numeroase obiective și ținte. Dacă s ar aplica pe deplin, ar aduce îmbunătățiri considerabile la nivelul mediului, sănătății și calității vieții. Pe măsură ce ne apropiem de finalul programului curent, trebuie să evaluăm cât de bine s a aplicat și ce schimbări ar fi necesare pentru un program viitor. Vreau să mulțumesc sutelor de reprezentanți ai părților interesate care au contribuit cu puncte de vedere la acest proces de evaluare.

Au fost recunoscute beneficiile aduse cetățenilor și mediului, conturarea unei viziuni pe termen lung și a unei orientări strategice pentru factorii de decizie. Totuși, există o prăpastie uriașă între așteptările de la acest program și rezultatele concrete pe care le produce. În unele zone s au realizat progrese. În ce privește eficiența resurselor și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, legislația Uniunii Europene are un impact pozitiv și se înregistrează un progres clar către o economie care utilizează mai eficient resursele.

Capitalul natural al Uniunii Europene se deteriorează, cu efecte devastatoare asupra mediului și serviciilor oferite de ecosisteme, precum apa, aerul sau hrana. Amenințările de mediu la adresa sănătății sunt uneori dificil de măsurat și nu avem date suficiente.

De exemplu, e clar că emisiile constant ridicate provenite de la transportul rutier obligă milioane de oameni să respire un aer poluat. Adesea, problema ține de faptul că statele membre nu îndeplinesc standardele de bază fixate prin reglementări precum Directiva privind păsările sau cea privind habitatele sau legislația privind calitatea aerului. Politicile UE nu sunt întotdeauna compatibile între ele sau complementare cu prioritățile naționale. O mai bună adaptare a politicilor agricole la obiectivele de mediu e esențială, atât pentru protejarea mediului, cât și pentru securitatea viitoare a resurselor alimentare. Securitatea alimentară și protecția mediului nu sunt priorități opuse. Progresele în ce privește conservarea naturii și a biodiversității ar putea fi mult mai mari, dacă fondurile existente ar fi fost folosite mai înțelept. Curtea Europeană de Conturi a identificat mai multe cazuri de utilizare ineficientă a fondurilor europene în proiecte cu impact asupra obiectivelor de mediu. Atât Comisia, cât și statele membre pot sprijini folosirea mai bună a fondurilor, pentru ca acestea să aducă rezultate. La nivel regional și municipal, planificarea urbană este vitală pentru rezolvarea multor probleme ce țin de eficiența resurselor și de amenințările de mediu la adresa sănătății. De aceea, e surprinzător că secțiunea din program care se referă la orașe e criticată de stakeholderi pentru că nu definește obiective clare. La nivel de municipalitate, se aplică practic multe dintre măsurile care asigură atingerea obiectivelor. Tocmai de aceea, autoritățile municipale au nevoie de claritate în privința rezultatelor care li se cer și au nevoie de mijloace, atât financiare, cât și politice de implementare a acestor soluții. Stimați colegi, timpul nu mi permite să menționez toate aspectele pe care le am subliniat în raportul meu, dar aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile substanțiale și pentru eforturile făcute de toate părțile pentru adoptarea unui text de compromis. Munca noastră arată că poate fi atins un acord politic extins în legătură cu problemele, dar și cu soluțiile.